Domnule președinte, domnilor comisari, dragi colegi, cel de al doilea pachet privind mobilitatea este, într adevăr, unul ambițios care se subscrie strategiei mai ample de reînnoire a politicii industriale a Uniunii Europene, precum și obiectivelor de realizare a unui transport european modern. Obiectivul nostru este de a permite industriilor noastre să devină lider mondial în domeniul inovării, al digitalizării și al decarbonizării. Aș dori însă să mă refer astăzi doar la două aspecte inițiativa privind bateriile este de o importanță strategică și salut decizia Comisiei. Pe termen lung, trebuie să reducem dependența de alte state, iar acest lucru nu se poate întâmpla decât dacă vehiculele și componentele acestora sunt concepute și produse în Europa standardele privind reducerea emisiilor de dioxid de carbon va trebui să reflectăm cu atenție asupra nivelului optim. Susțin ideea de a trasa o direcție clară care să vină în sprijinul investițiilor, dar care să țină cont și de posibilitățile fiecărui stat membru. În ceea ce privește pachetul de mobilitate în ansamblul său lucrurile rămân sensibile și fac din nou un apel către Comisie și către colegi să cântărim cu atenție impactul noilor măsuri asupra pieței unice, dar și asupra companiilor din estul Europei.